hæstvirtur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og tollabandalags suður afríkuríkja sacu sem undirritaður var síðastliðið sumar þetta er fyrsti fríverslunarsamningurinn sem efta ríkin gera við aðra viðskiptablokk og jafnframt fyrsti samningur slíkrar tegundar sem gerður er við auki í afríku sunnan sahara þetta er enn fremur í fyrsta skipti sem ríki sem telst til fátækustu ríkja heims verður aðili að fríverslunarsamningi við efta ríkin en lesótó telst til slíkra ríkja í samningnum er tekið tillit til mismunandi þróunarstigs samningsríkjanna efta ríkin munu lækka og fella niður tolla af sínum vörum hraðar en aðildarríkið sacu og samningurinn inniheldur ákvæði um sérstaka meðferð í ýmsu

auk fyrrgreindra ríkja er suður afríka einnig aðili að sacu samningurinn nær til viðskipta með iðnaðarvörur þar með taldar sjávarafurðir

ísland noregur og sviss hafa jafnframt undirritað tvíhliða samninga við aðildarríki sacu sem munu öðlast gildi á sama tíma og fríverslunarsamningurinn samningsaðilar munu enn fremur leitast við að skapa og viðhalda stöðugu og gagnsæju umhverfi fyrir fjárfestingar og hafa lagt grunn að auknu frelsi á sviði þjónustuviðskipta og opinberra útboða ákvæði um vernd hugverkaréttinda eru byggð í gildandi alþjóðasamningum og verða tekin til endurskoðunar innan fimm ára samningurinn inniheldur að auki reglur um hvernig bregðast eigi við viðskiptaháttum sem vinna gegn virkri samkeppni stofnanaákvæði og ákvæði um samráð og lausn ágreiningsmála ég legg til virðulegi forseti